Monsieur le Président, chers collègues, j'ai voté pour cette proposition de résolution car j'estime que le sujet des retraites est bien trop important pour ne pas faire l'objet d'un débat à la bonne échelle, c'est à dire à l'échelle européenne. Ne pas ouvrir ce débat, c'est prendre le risque de livrer ce sujet aux populismes et aux démagogies qui s'emparent déjà de bien trop de sujets. Des réformes profondes et une convergence des systèmes de retraites européens doivent être mises en œuvre pour assurer à chacun une pension décente. Évidemment, il est extrêmement sensible de réformer des systèmes qui avaient fait l'objet de négociations longues et difficiles, il y a plusieurs dizaines d'années. Mais c'est peut être, justement, parce que ce consensus est ancien qu'il faut en débattre à nouveau. Le contexte économique a changé, le monde a changé, et nous mettons en danger nos modèles de sécurité sociale, si nous n'avons pas le courage, aujourd'hui, de regarder la réalité en face. Nos taux de natalité baissent, nos jeunes font des études de plus en plus longues, l'espérance de vie ne cesse de s'allonger. Ces réformes ont déjà beaucoup trop attendu.